virðulegi forseti ég mæli nú fyrir frumvarp til laga um breytingu á lögum um brottnám líffæra númer sextán nítján hundruð níutíu og eitt um ætlað samþykki meðflutningsmenn mínir koma úr öllum flokkum hér á alþingi þeir eru árni þór sigurðsson willum þór þórsson ragnheiður ríkharðsdóttir björt ólafsdóttir helgi hrafn gunnarsson valgerður bjarnadóttir lilja rafney magnúsdóttir vigdís hauksdóttir össur skarphéðinsson róbert marshall og brynhildur pétursdóttir með frumvarpi þessu er lögð til breyting á lögum um brottnám líffæra sem lýtur að ætluðu samþykki við líffæragjöf þegar um er að ræða látinn einstakling í fyrstu málsgrein annarrar greinar gildandi laga er kveðið á um að nema megi brott líffæri eða lífræn efni úr líkama látins einstaklings til nota við læknismeðferð annars einstaklings ef samþykki hans liggur fyrir í annarri málsgrein sömu greinar er gert ráð fyrir því að ef samþykki samkvæmt fyrstu málsgrein liggur ekki fyrir dugi samþykki nánasta vandamanns að því gefnu að líffæragjöf sé ekki talin brjóta gegn vilja hins látna í fyrstu grein frumvarpsins er lögð til breyting á annarri grein laganna í þá veru að einstaklingur skuli láta í ljós við nánasta aðstandanda sinn eða skrá á annan hátt ef hann samþykkir ekki að líffæri eða lífræn efni úr líkama hans til nota við læknismeðferð annars einstaklings verði numin brott að honum látnum breytingin sem í þessu frumvarpi felst er að gengið er út frá því að fólk vilji gefa líffæri en samkvæmt núgildandi árum er gengið út frá því að fólk vilji ekki gefa líffæri og því þurfi einstaklingar að skrá ef þeir vilja gefa en um ræðir sem sagt að snúa þessu við tvívegis hafa verið fluttar tillögur til þingsályktunar um sama efni sem urðu ekki útræddar annars vegar var lögð fram á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi tillaga til þingsályktunar um ætlað samþykki við líffæragjafir um hana bárust umsagnir frá

þáverandi velferðarnefnd lagði til að tillagan yrði samþykkt með breytingu í þá veru að skipuð yrði nefnd sem kannaði með hvaða hætti unnt yrði að fjölga líffæragjöfum látinna einstaklinga einnig að ráðherra legði fram lagafrumvarp fyrir alþingi þar að lútandi fyrir árslok tvö þúsund og fjórtán og stæði fyrir átaki sem yki umræðu og fræðslu í samfélaginu um ætlað samþykki við líffæragjafir hins vegar var á hundrað og fertugasta löggjafarþingi lögð fram tillaga til þingsályktunar um ætlað samþykki við líffæragjafir þá bárust nefndinni umsagnir frá félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga félagi lifrarsjúklinga félagi nýrnasjúkra hjartaheillum krabbameinsfélagi íslands

þáverandi velferðarráðherra lagði til að tillagan yrði samþykkt eins og þið heyrið kemur þetta mál við mjög marga enda skiptir þetta miklu máli að þessi breyting verði gerð að mínu mati lagt er til í annarri grein að lögin öðlist gildi fyrsta janúar tvö þúsund og fimmtán og að velferðarráðuneyti hlutist til um kynningar á þessari breytingu fyrir landsmönnum í rúma hálfa öld hafa líffæri verið grædd í sjúklinga með árangursríkum hætti þannig hefur verið hægt að bjarga fjölda mannslífa tækniframfarir hafa aukið eftirspurn eftir líffæraígræðslum þannig að um árabil hefur verið skortur á líffærum til ígræðslu mörg ríki hafa því breytt löggjöf sinni til að auðvelda þegnum sínum að gerast líffæragjafar í íslenskum lögum er gert ráð fyrir ætlaðri neitun og þarf því að afla samþykkis náinna ættingja við líffæragjafir oft ættingja sem vita ekki hug einstaklingsins sem í hlut á því tel ég réttara að fara sömu leið og farin er í noregi svíþjóð finnlandi og fleiri löndum þar sem gert er ráð fyrir ætluðu samþykki einstaklinga fyrir líffæragjöf en neiti aðstandendur líffæragjöf við lát einstaklings er þó tekið tillit til óska þeirra flutningsmenn leggja ekki til að gengið verði eins langt og í austurríki og belgíu þar sem ættingjar geta ekki haft nein áhrif á hvort líffæri er tekið úr einstaklingi eða ekki rannsóknir sýna að nær undantekningarlaust virða ættingjar ósk einstaklinga um líffæragjafir það er að líffæri er gefið ef hinn látni hefur viljað gefa líffæri eða hefur ekki sett sig upp á móti því svo vitað sé ætlað samþykki fyrir líffæragjöf mun því auðvelda ákvarðanatöku aðstandenda hugmyndin um ætlað samþykki byggist á þeirri forsendu að líffæragjafinn sé fullorðin manneskja sem sé til þess bær að taka ákvarðanir um eigið líf og limi og geti því andmælt ætluðu samþykki því telja flutningsmenn að um ætlað samþykki við líffæragjafir skuli taka sérstakt tillit til einstaklinga sem vegna ungs aldurs veikinda fötlunar geðsjúkdóma eða af öðrum ástæðum eru ófærir um að andmæla líffæragjöf eða gera sér grein fyrir hvað í henni felst í bókinni siðfræði lífs og dauða eftir vilhjálm árnason prófessor í heimspeki er fjallað um siðferðileg álitamál vegna líffæragjafa svo sem um sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga þar segir eðli málsins samkvæmt er siðferðilega mun mikilvægara að vita fyrir víst um andstöðu manneskjunnar gegn brottnámi líffæris en um samþykki hennar fyrir því í siðuðu samfélagi er eðlilegra að gera ráð fyrir því að manneskjan vilji koma náunga sínum til hjálpar í neyð en að hún hafni því flutningsmenn eru sammála þessu viðhorfi það er að það sé eðlilegra að gera ráð fyrir því að fólk vilji koma öðrum til aðstoðar og gefa líffæri að sér látnum heldur en ekki af þessum sökum er eðlilegra að löggjöf endurspegli viðhorf um ætlað

líffæra til ígræðslu frá látnum gjöfum á íslandi á árunum nítján hundruð níutíu og tvö til tvö þúsund og tvö og vöktu niðurstöður hennar talsverða athygli mesta athygli vakti að samþykki fyrir líffæragjöf var einungis veitt í sextíu prósent tilvika þar sem óskað var eftir henni þannig neituðu ættingjar í fjörutíu prósent tilvika að gefið yrði líffæri úr látnum einstaklingi og tíðni neitunar jókst eftir því sem leið á tímabilið öfugt við það sem ætla mætti því er mikilvægt að auka umræðu og fræðslu um líffæragjafir af sömu ástæðu er afar þýðingarmikið að öll heiladauðatilfelli séu uppgötvuð í tæka tíð svo að ættingjar fái þann valkost að gefa líffæri hins látna á síðustu árum hafa íslendingar helst verið í samstarfi við sjúkrahús í svíþjóð og danmörku varðandi líffæragjafir og ígræðslur slíkt samstarf er eðlilegt og nauðsynlegt sökum mannfæðar hér á landi líffæraígræðslur fyrir íslendinga eru helst gerðar í sahlgrenska háskólasjúkrahúsinu í gautaborg en það er eitt fremsta sjúkrahús evrópu á þessu sviði þörf okkar íslendinga fyrir líffæri til ígræðslu hefur aukist verulega á undanförnum árum skorturinn á líffærum er það mikill að við getum tæpast búist við að fá líffæri frá öðrum norðurlandaþjóðum mikið umfram það sem við gefum því er rétt að stjórnvöld fari í margþætt átak svo sem með fræðslu og betri lagaumgjörð til að auka fjölda líffæragjafa í fyrri hluta ritstjórnargreinar fimmta tölublaðs læknablaðsins tvö þúsund og fimm nítugasta og fyrsta árgangi eftir runólf pálsson dósent við læknadeild háskóla íslands er fjallað um stöðu líffæragjafa á íslandi frá því að þær voru heimilaðar hérlendis frá árinu nítján hundruð níutíu og eitt með tilkomu nýrra laga um skilgreiningu heiladauða og brottnám líffæra þar er góð samantekt á þróun þessara mála á íslandi sem hljóðar svo með leyfi forseta frá því fyrsta árangursríka líffæraígræðslan var framkvæmd í boston í bandaríkjunum árið nítján hundruð fimmtíu og fjögur hafa orðið undraverðar framfarir á sviði ígræðslulækninga líffæraígræðsla er nú kjörmeðferð við sjúkdómi á lokastigi í flestum lífsnauðsynlegum líffærum skortur á líffærum er stærsta vandamálið sem steðjar að ígræðslulækningum enda hefur algengi sjúkdóma sem leiða til bilunar líffæra eins og hjarta lifrar lungna og nýrna farið ört vaxandi í vestrænum samfélögum biðtími eftir líffærum er langur og árlega deyja í heiminum þúsundir sjúklinga á biðlista á sama tíma og eftirspurnin eftir líffærum til ígræðslu heldur áfram að aukast hefur fjöldi líffæragjafa víðast haldist svipaður líffæri til ígræðslu fást fyrst og fremst frá látnum einstaklingum en einnig fást nýru í verulegum mæli frá lifandi gjöfum forsenda þess að unnt sé að nýta líffæri frá látnum gjöfum er að einstaklingur sé úrskurðaður látinn þegar heiladauði á sér stað þannig að hægt sé að fjarlægja líffærin áður en blóðrás stöðvast hér á landi voru sett lög um ákvörðun dauða og brottnám líffæra til ígræðslu árið nítján hundruð níutíu og eitt þar sem skilgreint er að maður telst látinn þegar óafturkræf stöðvun hefur orðið á allri heilastarfsemi hans í lögunum er gert ráð fyrir ætlaðri neitun svo afla verður samþykkis nánustu ættingja fyrir líffæragjöf ef ekki hefur áður legið fyrir ósk hins látna þar að lútandi þessi lagasetning gerði kleift að nema brott líffæri til ígræðslu hér á landi en fram að því landi vissulega ber að hafa í huga að þetta er afar viðkvæmt málefni því fjölskylda mögulegs líffæragjafa upplifir mikla sorg og missi á sama tíma og óskað er eftir að hún gefi líffæri hans hugsanlega hefur fræðslu fyrir almenning um líffæragjöf verið ábótavant einnig þarf að hyggja að því hvernig staðið er að öflun samþykkis fyrir líffæragjöf einkum hvort læknar og annað starfslið gjörgæsludeilda sem annast þetta erfiða hlutverk hafi fengið næga þjálfun og hvernig henni er viðhaldið

og í ástralíu þá er þetta í ökuskírteinunum reyndar kemur á óvart að líffæragjafakort hafa lítil áhrif haft á fjölda líffæragjafa í bandaríkjunum og stafar það líklega af því að engin lagaleg forsenda er fyrir hendi til að halda til streitu vilja mögulegs gjafa gegn fjölskyldumeðlimum ef þeir eru andvígir líffæragjöf víða í evrópu hafa verið sett lög sem gera ráð fyrir ætluðu samþykki fyrir líffæragjöf veita þau læknum lagalega heimild til að fjarlægja líffæri til ígræðslu ef ekki liggur fyrir skráð neitun hlutaðeigandi einstaklings þær þjóðir sem hafa hæst hlutfall líffæragjafa í heiminum austurríki belgía og spánn búa allar við slíka löggjöf lengst hefur verið gengið í austurríki og belgíu en þar er ekki leitað samþykkis fjölskyldumeðlima fyrir brottnámi líffæra hins látna í flestum öðrum löndum er leitað eftir samþykki fjölskyldu hins látna þrátt fyrir að stuðst sé við ætlað samþykki og það sem við erum að tala um hér í dag í þessu frumvarpi þessi nálgun sem grundvallast á samábyrgð allra þegna samfélagsins það er eins og þetta er í austurríki og belgíu hefur verið umdeild þar sem hún stríðir gegn sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins hvaða úrræði til að fjölga líffæragjöfum koma þá til greina hér á landi

einnig kemur til álita að setja á stofn opinbera skrá yfir líffæragjafa sem samhliða aukinni almenningsfræðslu ætti að geta skilað árangri nauðsynlegt er að tryggja að sem flestir sjálfráða einstaklingar taki afstöðu og mætti gera það með tengingu við aðra opinbera skráningu þá er þýðingarmikið að sú ákvörðun einstaklings að gerast líffæragjafi sé virt að honum látnum loks er mikilvægt að efla þjálfun þeirra fagaðila sem annast öflun samþykkis frá aðstandendum til líffæragjafar því það gæti hugsanlega aukið fjölda líffæragjafa ekki koma fram í sjúkraskrám skýringar á því af hverju aðstandendur höfnuðu líffæragjöf enda hefur heilbrigðisstarfsfólk engin leyfi að spyrjast fyrir um slíkt

fyrsta skilningur á því að hvað er að vera heiladáinn er ekki til staðar annaðhvort eru útskýringar heilbrigðisstarfsfólks ekki nægilega skýrar eða aðstandendur skilja þær ekki til fulls vegna tilfinningalegs uppnáms við skyndilegt fráfall náins ættingja venjuleg skilmerki fyrir dauða eru enda ekki til staðar þegar öndun og blóðrás er viðhaldið með vélum aðra trú og menningarlegur bakgrunnur eru talin geta haft áhrif á afstöðu ættingja þess má þó geta að öll stærstu trúfélög heims líta líffæragjöf og líffæraígræðslur jákvæðum augum og líffæraígræðslur eru stundaðar um heim allan einnig er talið að menntun og fræðsla um líffæraígræðslur hafi mikilvæg áhrif á afstöðu hvers og eins og samfélagsins í heild

lögð er áhersla á að fara ekki fram á líffæragjöf samtímis því sem fregnir um andlát eru fluttar fjölskyldunni heldur láta tíma líða á milli hins vegar velta aðstandendur stundum sjálfir upp spurningum um líffæragjöf jafnvel áður en andlát hefur verið formlega tilkynnt og þá er venja að svara af fullri hreinskilni fjórða framkoma þess sem leitar leyfis það hefur sýnt sig að ættingjar samþykkja frekar líffæragjöf ef sá sem ber upp spurninguna hefur reynslu af slíkum samtölum aðstæður eru alltaf erfiðar við sviplegt fráfall bæði fyrir ættingja og starfsfólk spurning um líffæragjöf eykur enn álagið á alla aðila

vilji hins látna ef afstaða hins látna til líffæragjafa hefur verið þekkt fylgja ættingjar henni nánast undantekningarlaust því miður er hún yfirleitt ekki kunn sem gerir ættingjum erfitt fyrir að taka ákvörðun þar sem þeir þurfa að gera sér í hugarlund afstöðu hins látna í þessu sambandi má benda á að kannanir erlendis benda til að ættingjar sem hafa samþykkt líffæragjöf séu sáttari við ákvörðun sína en þeir sem hafna henni

markviss fræðsla mætti þó væntanlega vera meiri ef aðstandendur hafna tíðar líffæragjöfum kann það að stafa af skorti á fræðslu og þjóðfélagsumræðu

með því að fylla út svokallað líffærakort sem fylgir bæklingnum er fólki gert kleift að upplýsa um að það sé samþykkt líffæragjöf árið tvö þúsund og átta beindi fyrrverandi formaður framsóknarflokksins siv friðleifsdóttir fyrirspurn til heilbrigðisráðherra um fjölda líffæragjafa hérlendis miðað við lífsskrá svar heilbrigðisráðherra var á þá vegu að fjöldi útgefinna líffæragjafakorta væri ekki þekktur í nýlegri samantekt frá starfshópnum annað líf ásamt sjúklingasamtökunum hjartaheillum félagi nýrnasjúkra og samtökum lungnasjúklinga kemur fram að það þurfi að tryggja að heilbrigðisstarfsfólk geti auðveldlega nálgast upplýsingar um líffæragjafa gagnagrunnur er mikilvægur í þessu sambandi flutningsmenn þessa frumvarps telja að við vinnslu málsins skuli sérlega líta til löggjafar í noregi finnlandi og svíþjóð nefna má nokkur atriði úr sænsku löggjöfinni um líffæragjafir

að öðrum kosti má fjarlægja líffæri úr látnum einstaklingi ef hann hefur ekki tjáð skriflega að hann sé mótfallinn slíku eða að tilefni sé til að ætla að það fari gegn viðhorfum hans ef gögnin um viðhorf hins látna eru mótsagnakennd eða að öðru leyti eru sérstakar ástæður gegn líffæragjöf á ekki að gera aðgerðina þrátt fyrir að heimild sé fyrir því að fjarlægja líffæri úr látnum einstaklingi samkvæmt fyrrgreindum skilyrðum er líffæragjöf ekki heimil ef aðstandendur eru mótfallnir henni sænsku lögin kveða á um að nánustu aðstandendur hins látna skuli upplýstir um réttinn til þess að neita líffæragjöf þeir eiga að fá nægan tíma til að taka afstöðu um málið að lokum langar mig til að upplýsa þingheim og aðra sem fylgjast með störfum þingsins að líffæragjöf eins manns getur bjargað sjö lífum eða bætt lífsgæði sjö einstaklinga umtalsvert ég auka gott hljóð og vona að málið fái sanngjarna umfjöllun í nefndinni og síðan í annarri umræðu á þinginu og beina að hægt verði að ljúka því og ganga út frá ætluðu samþykki til líffæragjafa landsmönnum öllum til heilla